Meine Damen und Herren! Ich darf mich herzlich bedanken, auch dafür, dass Sie akzeptiert haben, dass die Redezeiten strikt eingehalten werden mussten. Es ging heute nicht, ein Verfahren zuzulassen, weil wir unter extremen zeitlichen